frú forseti ég vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið það er brýnt að við hnikum og ýtum þessum málum áfram það er auðvitað þannig og við erum kannski stödd svolítið núna í því að við gleðjumst af feginleik okkar yfir því að skýrslan skuli vera það stórmerka plagg sem hún er það tímamótaverk í sögu íslensks lýðveldis og

talandi um reynslusögur er það auðvitað þannig að það trúir manni auðvitað ekki nokkur maður þegar sagðar eru ég segi nú ekki sagðar sögur en þegar almennum kjósanda er gerð grein fyrir því hvernig ríkisstjórn íslands starfar í raun hvernig það virkar og ég hef stundum kallað það best geymda leyndarmál á íslandi þannig einmitt verða valdakerfi stundum sem hugsa um það eitt að halda sjálfu sér við